Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die mündliche Änderung geht ganz kurz. Es wird das Wort gegen das Wort ausgetauscht, und der restliche Text bleibt.